frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra sem er eftirfarandi fyrsta hver er staða tilraunaverkefnisins bráðger börn annars hefur verið gerð úttekt að áhrifum í upphafi árs tvö þúsund og eitt var sett á laggirnar verkefnið bráðger börn en að því stóðu heimili og skóli háskóli íslands og fræðslumiðstöð reykjavíkur náði það til sirka tvö hundruð barna á stór reykjavíkursvæðinu á aldrinum ellefu til þrettán ára þau voru valin eftir einkunnum að einhverju leyti en líka samkvæmt ráðleggingum kennara en það er að sjálfsögðu mjög erfitt að mæla hæfileikarík börn verkefnið stóð í nokkur ár og ég vil geta þess að foreldrar voru mjög þakklátir fyrir þetta verkefni þó að þeir hefðu greitt helminginn af kostnaðinum og ég vil líka geta þess að það voru prófessorar við háskólann sem komu mjög sterkt að þessu verkefni svo vil ég geta meyvants þóroddssonar sem var mikil driffjöður í þessu verkefni en þessu verkefni var startað að mínu frumkvæði staða þessara barna er þannig að þetta eru börn sem eru á sitt hverjum enda skalans það er þau börn sem eiga erfitt með nám og svo hin sem eiga mjög gott með nám og þau eru í bekknum báðir hóparnir eru álitnir skrýtnir bráðger börn eru merkilegt nokk oft með mjög slæma sjálfsmynd þau passa ekki inn í hópinn þau eru kölluð proffar stundum lenda þau í einelti og það kom í ljós þegar ég talaði við foreldra þess barna að þau voru oft mjög með slæma sjálfsmynd þá var líka einkennandi þegar hópurinn kom saman að þessi börn höfðu enga viðspyrnu í bekknum voru þau alltaf langbest og þurftu aldrei að leggja neitt á sig fylltust námsleiða en þegar þau komu saman sáu þau að þau höfðu eitthvað til að keppa að keppa við eitthvað og fengu viðspyrnu þá kom líka fram í viðtölum við foreldra að skarpir nemendur vilja oft fá skýringu á ýmsum rllgum sem skólakerfið setur upp sætta sig oft ekki við svörin og lenda oft í uppreisn og lenda jafnvel á refilstigum það virðist þá vera að miklir hæfileikar geti verið allt að því ígildi fötlunar ef ekki er viðurkenndur vandi þessa hóps þess vegna er mjög brýnt og mikilvægt að við mætum þörfum þessara barna með krefjandi verkefnum